Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgiamo questo dibattito, come già è stato ricordato, il 3 ottobre ovvero nell'anniversario del tragico naufragio di Lampedusa, in cui persero la vita oltre 360 persone. In quell'occasione dicemmo mai più, e invece continuiamo, l'Unione europea continua a fare sempre peggio. Per venire al merito di questo dibattito, per quanto riguarda l'accoglienza umanitaria agli enti locali, ricordo lo diceva prima la collega Miranda che quando ero sulla Open Arms una delle ONG tanto criminalizzate insieme ad alcuni miei colleghi, la città di Napoli voleva accogliere e tenere aperto il suo porto mentre invece il governo italiano twittava chiudiamo i porti e inibiva l'intervento di quella ONG dicendo che appunto doveva intervenire la Guardia Costiera libica. È stato, l'altro giorno, arrestato il sindaco di Riace. Riace è un modello di accoglienza ed integrazione e invece il sindaco viene arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un sindaco che dal 2001 praticava l'accoglienza SPRAR e che dal 2018 era in sciopero della fame per i tagli dei fondi da parte del ministero dell'Interno. Infine, il decreto immigrazione e sicurezza smantella esattamente quell'accoglienza SPRAR gestita dai comuni in cui erano fissati degli standard di accoglienza, un sistema unico di integrazione. Ecco, io credo che il mio paese, l'Italia, stia facendo sempre peggio e voglio qui rinnovare la mia piena solidarietà al sindaco di Riace. Riace è un modello e non si arresta.